Frau Präsidentin!

Der Status quo ist eigentlich totales Chaos, und was macht denn das Wesen eines Staates aus? Das Wesen eines Staates macht ja gerade aus, dass er seine Grenzen schützt und gleichzeitig auch kontrolliert, wer ins Land einreist und wer das Land verlässt.

Dann werdet Ihr, denke ich, nur das Schicksal der österreichischen Grünen erleiden, die bei der letzten Nationalratswahl aus dem Parlament geworfen wurden. Aber in diesem Sinne haben wir ja erlebt, dass bei der Flüchtlingskrise Millionen Menschen nach Europa gekommen sind, die nirgendwo registriert wurden, die niemand kontrolliert hat und die nun im Land und in Europa sind. Insofern ist dieses System also ein notwendiger Schritt. Wir warnen nur davor, dass es nicht zu einer übermäßigen Kontrolle der EU Bürger führen darf.